Natürlich bin ich doch der Meinung, dass es durchaus Wege gibt, die Durchsetzung gerade von Produkt und Markenrechten international zu garantieren. Ich glaube, dass es durchaus wichtig ist, zu verstehen, warum sich die Entwicklungs und Schwellenländer so lange in den internationalen Organisationen in der WTO, in der WIPO geweigert haben, und sich vielleicht über Ausnahmen für Generika oder auch Technologietransfer Gedanken zu machen, weil es keine einseitige Geschichte ist, internationale Regeln zu vereinbaren. Das signifikante Problem hier ist aber doch, dass das eigentliche Anliegen der Produkt und Markenpirateriebekämpfung erweitert wurde durch einen bunten Blumenstrauß an Urheberrechtsdurchsetzungen, Internet und anderen Geschichten, die wie auch Herr Lange gesagt hat überhaupt nichts mit diesem Anliegen zu tun haben und die man durchaus international gemeinschaftlich durchsetzen kann.